Señor presidente, señorías, vivimos momentos muy complicados, pero, poco a poco, vamos viendo noticias esperanzadoras. Comenzábamos la semana con la noticia relativa a la vacuna y yo espero que hoy, también, la Unión Europea pueda ofrecer una nueva esperanza a tantas personas que lo están pasando mal. Estamos pidiendo grandes sacrificios a las personas para protegernos los unos a los otros. Aparte de la muerte, la enfermedad y la soledad, miles de personas están perdiendo sus trabajos, sus ahorros, los negocios que tanto les costó abrir. Vemos cómo aumenta la pobreza y cómo existen grandes desigualdades para trabajar desde casa o atender a las personas mayores y vulnerables. Por eso, nadie entendería que aquí no nos pusiéramos de acuerdo para actuar lo antes posible, sobre todo cuando el Plan ya está encima de la mesa. Nadie puede, fuera de estas paredes, entender que se pretende bloquear las ayudas o que queden pendientes cuestiones de procedimientos. Es necesario ya abordar una propuesta europea para empezar a hablar y a responder a los problemas de las personas.

La Unión no toma medidas contra nadie y tampoco las toma la vinculación del Estado de Derecho con el presupuesto comunitario. El nuevo mecanismo ha sido un éxito de este Parlamento y, por lo tanto, de toda la Unión Europea. Porque en esta cámara, donde reside la soberanía popular europea, trabajamos por reforzar la democracia y el marco de convivencia que nos hemos dado. Porque, sin unas instituciones sólidas, es la ciudadanía la que pierde. Por favor, vamos a superar las divisiones, los chantajes, vamos a pensar en las personas. Ya estamos sumergidos en la segunda ola de la pandemia y es difícil calcular el alcance del daño económico y social.

Incluso con una vacuna en los próximos meses, no retomaríamos el crecimiento anterior hasta el año 2022. Y por eso necesitamos un esfuerzo durante el próximo año para amortiguar el golpe y la falta de recuperación. La Unión tardó en reaccionar en la primera ola y, por eso, necesitamos ahora recuperar la iniciativa. No vayamos ahora a estropearlo todo. El Parlamento fue la primera institución ⸺y quiero aquí recordarlo⸺ que pidió con urgencia un Fondo de Recuperación que incluyera la mutualización de la deuda, y el Consejo lo adoptó el mes de julio. Fue una decisión histórica y yo querría que este Plan fuera un éxito histórico de la Unión, de Europa. Y lo será si logramos implementar cuanto antes el próximo marco financiero y, también, si conseguimos nuevas fuentes de financiación.

Y, además, un compromiso jurídicamente vinculante con los recursos propios. Y esto lo hemos hecho, lo han hecho nuestros negociadores, a los que les tenemos que estar muy agradecidos porque nos hemos mantenido unidas y unidos. Ustedes podrán contar siempre con la lealtad de los socialistas y demócratas para avanzar en Europa. Por el bien de la ciudadanía, confío en que los demás Grupos también mantengan la unidad del Parlamento y espero que nadie esté pensando ahora mismo en utilizar otras posibilidades para volver a introducir medidas de austeridad o condicionalidad macroeconómica en el Plan de Recuperación. Hay una posición clara de este Parlamento y es lo que tenemos que defender. Les pido que se concentren ahora en asegurar un buen acuerdo sobre los recursos propios, porque así podremos financiar la recuperación. En mi familia política estamos poniendo todo de nuestra parte para asegurar que salimos de esta crisis sin dejar a nadie atrás. No nos verán chantajear ni torpedear acuerdos, ni sacar de la chistera trucos de última hora para aprovechar esta coyuntura.